Ebben a ciklusban a legtöbb aláírást kapta ez a nyilatkozat.

Marinescu kollégám kezdeményezése volt ez a nyilatkozat, a román siketek szövetsége kereste meg őt. Tehát tőlük jött ez a kezdeményezés, és Marinescu képviselőtársamnak példaértékű volt a hozzáállása, hogy megkeresett engem, egy érintettet. Ez a semmit rólunk, nélkülünk elv, ez pontosan erről szól. Remélem, hogy ez az írásbeli nyilatkozat nagyobb nyomást gyakorol az európai intézményekre, hogy hatékonyabban segítsék elő a segélykérés akadálymentesítését. A technika készen áll. Ez rendelkezésre áll, csak alkalmazni kellene. Ebben az esetben, én, mint siket, nem csak magamnak, hanem Önöknek is tudok segítséget hívni. Tehát ezért is szeretném megköszönni, hogy támogatták ezt a kezdeményezést. A karzaton vannak siketek, akik lobbiztak ezért az ügyért, és úgy gondolom, hogy megérdemelnek egy nagy tapsot, de nem tapssal, hanem a siket kézjelzéssel.